J'essayerai d'être le plus bref possible, Madame la Présidente, pour ne pas être rappelé à l'ordre à la fin de mon intervention, mais la question est intéressante.

Le Conseil comprend que dans sa communication relative aux prochaines étapes dans la gestion des biodéchets de l'Union, la Commission n'a pas constaté de lacunes dans la législation actuelle qui exigeait une législation spécifique, mais a annoncé une proposition d'amendement de la directive concernant ces boues d'épuration. Cela ne va pas vous contenter, mais sachez, par ailleurs, que lors de l'élaboration des conclusions du Conseil en 2009, il est apparu que les États membres sont partagés quant à la nécessité ou non d'une directive spécifique sur les biodéchets. Et, donc, ma réponse ne sera ni oui ni non puisque les États membres sont partagés. Le Conseil examinera évidemment avec intérêt les propositions de la Commission concernant cette directive Boues d'épuration et notamment ses dispositions sur les biodéchets, qui seront couverts manifestement par cette proposition.